Hier, huit personnes ont été exécutées en Indonésie un Indonésien, quatre Africains, deux Australiens et un Brésilien. Je demande, au nom de mon groupe, que nous modifions les résolutions d'urgence de demain après midi afin que cette question soit prise en compte dans l'ordre du jour.